Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires, je suis convaincue qu'il ne pourra y avoir de juste transition écologique et numérique sans anticipation et accompagnement social. Premièrement, il faut donc impérativement aider les travailleurs européens à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour passer des secteurs en déclin aux secteurs en expansion, en renforçant leur employabilité.

N'oublions pas les mesures de lutte contre la précarité énergétique et la mise en place de solutions abordables pour les personnes touchées par les mesures de tarification du carbone. Nous devons donc impérativement garantir l'acceptabilité sociale de la transition vers une économie plus durable et climatiquement neutre.

En renforçant le dialogue social pour anticiper et gérer les changements et en luttant contre toutes les formes d'inégalités et d'exclusion.